um breytingu á viðauka e e s samningsins um flutningastarfsemi sömuleiðis að fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu tuttugu e b um tryggingu skipaeigenda gegn sjóréttarkröfum markmið tilskipunarinnar er að knýja skipaeigendur til að tryggja sig gegn tjóni sem þeir kunna að valda með skipum sínum

með þessari tilskipun er ætlað að stoppa í lagalegt gat í alþjóðlegu siglingalöggjöfinni þar sem engin almenn skylda hvílir á skipaeigendum að þjóðarétti til að tryggja

ríki hafa til staðar ákveðin úrræði að grípa til og í því sambandi kæmi meðal annars til greina kyrrsetning eða brottvísun skips telja verður að tilskipunin sé til verulegra hagsbóta fyrir skipaeigendur sem eru með fullnægjandi tryggingar vegna þess að þeir þurfa eftirleiðis ekki að vera í samkeppni við lítil eða ótryggð skip það er stefnt að því frú forseti að innleiðingu tilskipunarinnar með breytingum á siglingalögum og hyggst samgöngu og sveitarstjórnarráðherra leggja fram frumvarp um það efni á því þingi sem nú er hafið þar sem umrædd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi var hún á sínum tíma tekin með þeim hefðbundna stjórnskipulega fyrirvara sem stjórnvaldsskrá mælir fyrir um þess vegna er óskað eftir því að alþingi samþykki þá breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni fólst svo það megi aflétta þessum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til frú forseti þegar þessari umræðu er lokið verði þessari merku tillögu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar